Monsieur le Président, Madame la Commissaire, dans ce débat sur le secteur du sucre, je tiens à attirer votre attention sur la situation particulière des régions ultrapériphériques, qui, vous le savez, auraient été fortement pénalisées par la réforme de 2005 s'il n'y avait pas eu la mise en œuvre de compensations au niveau national. Vous le savez, les filières canne sucre dans ces îles sont particulièrement fragiles et doivent être mises à l'abri des effets dévastateurs qui pourraient être générés par la réforme post 2013 et l'alignement sur les règles voulues par l'OMC.